Po svých zkušenostech v národní legislativě jsem přesvědčen, že při přijímaní právních předpisů vždy platí, že méně bývá více, a dvojnásobně to platí o evropských právních předpisech. Pokud tedy zde je vytvořen program Evropské komise, jak zkoumat kvalitu jednotlivých legislativních návrhů a vyhodnocovat následně aplikaci těchto právních předpisů, tak mi to připadá jako správné. Stejně jako vítám to, že jednou z programových tezí Junckerovy Komise bylo zpomalit legislativní proces a opravdu ubrat.

Myslím si, že je to správné a že bychom se mnohem více měli zabývat tím, jak jsou potom následně implementovány právní předpisy a jak v praxi fungují.